Najlepša hvala za besedo. Haloze, edinstvena, slikovita, gričevnata pokrajina, eno območje z izjemnimi, a žal neizkoriščenimi potenciali. Žal se dogaja to, da se vse več, vse večje območje zarašča, kar je seveda posledica neugodne demografske slike, posledica tega, da se prebivalstvo na tem območju stara, da dejansko mladi na tem območju ne vidijo s kmetovanjem možnosti preživetja in zato seveda odhajajo v dolino, odhajajo tam, kjer so v bližini delovna mesta. In pa tisto, kar je tudi težava, je to, da dejansko številne kmetije, ki so še na tem območju, nimajo naslednika. V preteklem mandatu smo vezano na problematiko Haloz govorili na kar nekaj sejah v Državnem zboru. Bila so izpostavljena številna tako ustna kot pisna poslanska vprašanja, ustanovila se je takrat vladna delovna skupina, ki naj bi definirala konkretne ukrepe za celostni razvoj območja Haloz. Ampak kljub temu, da smo velikokrat izpostavili, da morajo biti ti ukrepi ločeni posebej samo za Haloze, dejansko do tega enostavno ni prišlo. Žal sem tako na terenu še prevečkrat opozorjena, da se situacija na območju Haloz ni izboljšalo. Zato seveda spoštovano ministrico, ki območje Haloz izjemno dobro pozna in ki se nenazadnje tudi sama zavzemala za razvoj tega območja, sprašujem sledeče. Katere ukrepe na kmetijskem področju namerava uvesti za razvoj območja Haloz? Ali bo preko programa razvoja podeželja zagotovila potrebna finančna sredstva za izgradnjo širokopasovnega interneta na tem območju, da bo dejansko enkrat morda pa le celotno območje Haloz pokrito tudi z internet povezavo. In zanima me, kakšna bo skupna višina denarnih sredstev, ki bodo namenjena izvajanju ukrepov za razvoj območja Haloz? Zanima me konkretno le za območje Haloz. In kdaj bodo seveda ta sredstva v proračunu tudi zagotovljena? In zanima me tudi sledeče, če je spoštovana ministrica morda naklonjena sprejemu posebnega zakona za Haloze, s katerim bi seveda lahko omogočili celovit razvoj tega območja. Ministrico bi prosila za ustni odgovor na prihodnji seji. Hvala.